Skúsenosti s koordináciou našej pozície s politikami členských štátov pri príprave pozície Európskej únie na konferencii v katarskej Dauhe by nám mohli pomôcť k tomu, aby reprezentanti Európskej únie na Varšavskej konferencii prezentovali jednotné stanoviská v záujme dosiahnutia čo najvýraznejšieho pokroku. Preto je potrebné, aby Európska komisia v dostatočnom predstihu rokovala s členskými štátmi o spoločných postojoch k parciálnym témam a oboznámila tak tieto štáty s cieľmi, ktoré chce vo Varšave dosiahnuť. V záujme reálneho nastavenia našich cieľov a očakávaní z Varšavskej a následnej Parížskej konferencie by bolo možno užitočné vopred poznať aj isté posuny v pozíciách ďalších krajín, najmä Číny a Spojených štátov amerických, ktoré by nám umožnili koncentrovať sa na tie oblasti, v ktorých budú účastníci konferencie ochotní podporiť významnejší